Das haben wir immerhin die ganze Legislaturperiode hindurch geschafft.

Die Türkei erfüllt weder die Kriterien auch nur annähernd, noch ist sie ein europäisches Land. Deshalb brauchen wir einen maßgeschneiderten Spezialstatus und nicht länger diese fixe Idee eines Beitritts, die da gebe ich den Kollegen Recht ohnehin niemals Wirklichkeit werden wird.